Założenia polityki klimatycznej w świetle zbliżającego się szczytu klimatycznego powinny budzić wątpliwości poszczególnych państw członkowskich oraz obywateli Unii Europejskiej. Od lat stanowisko unijnych organów odrzucane jest przez największe gospodarki świata, przede wszystkim Chiny i Stany Zjednoczone. Stanowisko to powinno być zweryfikowane w oparciu o konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej oraz zapewnienia konkurencyjności unijnych gospodarek. Bezrefleksyjna polityka Unii zakładająca likwidację branży węglowej jest działaniem na własną szkodę i wprost skutkuje całkowitym uzależnieniem Europy od zogniskowanych dostaw z kierunku wschodniego. Bezpośrednim efektem dekarbonizacji unijnych gospodarek jest spotęgowanie stopy bezrobocia będące powodem dotkliwych skutków społecznych. Wzywam więc Komisję i Radę oraz jej przewodniczącego do zerwania z dotychczasową polityką klimatyczną, która rujnuje gospodarki wielu krajów Unii Europejskiej.